Monsieur le Président, dix ans après l'intervention, sans mandat de l'ONU, de la coalition internationale dirigée par les autorités américaines et britanniques, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on peut s'interroger sur les résultats concrets de cette intervention pour la population irakienne. Amnesty International vient de publier son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde. La partie qu'il consacre à l'Irak est accablante, y compris sur le rôle des forces de sécurité américaines, tant qu'elles ont été présentes sur le sol irakien, c'est à dire jusqu'à fin 2011. Des rapports de l'ONU ont également dénoncé les violations des droits de l'homme perpétrées par les entreprises militaires et de sécurité privées mises en place par la coalition internationale, lesquelles bénéficient d'une quasi impunité. Plus de douze mille personnes sont aujourd'hui incarcérées sans jugement en Irak. Les manifestations populaires sont sévèrement réprimées. Au moins 20 personnes ont été tuées lors de récentes manifestations qui ont eu lieu à Bagdad en février dernier. Les minorités sont les principales victimes de la partition ethnico religieuse du pays. La situation des Turkmènes est la triste illustration de la dégradation de cette situation.

Ils ont la malchance de vivre majoritairement dans une des régions les plus convoitées du pays, riche en ressources populaires.

Nous la voterons cependant parce que, bien qu'insuffisante, elle appelle l'ensemble des parties prenantes au dialogue et c'est ce qui nous paraît essentiel.